Een totale aanfluiting om daar als EU aan deel te nemen, omdat er in feite niets aan de hand is met ons klimaat.

Mag ik even stilstaan bij de echte feiten van deze overbodige conferentie? Er stappen volgende week honderden deelnemers in het vliegtuig richting Mexico, waarbij CO wordt uitgestoten.